Frau Vergiat, würden Sie mir zustimmen, dass es im Prinzip die Übereinkunft in diesem Hause sein sollte, dass man nicht Menschenrechte als nachrangig einordnet, wenn einem das politisch in den Kram passt, und dass man nicht nach Lagern sortiert, wenn